Madame la Présidente, entassés, blessés à répétition, incapables de se mouvoir ou d'entrapercevoir ne serait ce qu'un seul instant la lumière du jour, combien sont ils à travers l'Europe à subir ces conditions d'existence indignes pour remplir nos assiettes des quelque 13 millions de tonnes de viande de volaille produite annuellement en Europe?

Ces animaux, d'ailleurs eux mêmes sélectionnés pour leur croissance hors norme, quatre fois plus rapide que celle connue dans les années 50, attestent l'industrialisation extrême de notre production agricole. Loin d'être l'apanage d'une horde de bobos vegans confite dans son confort matériel, comme il se dit dans les médias, la question du bien être animal recèle en elle le devenir d'une population mondiale en explosion. En effet, à l'heure où la résistance aux antibiotiques menace de nous précipiter dans une crise sanitaire inédite, qui provoquerait jusqu'à 10 millions de morts par an vers 2050, l'impact sur l'homme de leur utilisation intensive pour pallier les infections qui pullulent dans ces élevages surpeuplés est désormais avéré. Reste enfin la question éthique, puisque si le traitement réservé aux plus vulnérables témoigne du degré de civilisation d'une société humaine, on ne peut plus ignorer les souffrances abjectes infligées à tant d'êtres sensibles au nom d'un productivisme débridé. On n'a pas deux cœurs un pour les animaux et un pour les humains, écrivait Alphonse de Lamartine.